Paní předsedající, dnešní diskusi o potřebě vyrovnaného zastoupení mezi ženami a muži v profesi soudců u Evropského soudního dvora chápu jako upozornění na stále přetrvávající nerovnost mezi ženami a muži, proti čemuž chceme bojovat. Myslím si ale, že bychom se měli soustředit především na problematiku uplatnění žen na trhu práce a jejich platové ohodnocení.

Ženy se například po rozvodu s partnerem ocitají na samé hranici chudoby. Dalším obrovským problémem je nedostatek dostupných služeb pro matky s dětmi, což vede k omezení uplatnění žen na trhu práce.

Genderová problematika je velice široká a já doufám, že se neomezíme pouze na případ Soudního dvora Evropské unie.